Spoštovani predsedujoči! Brez zraka ni življenja, slab zrak poslabša kakovost življenja, škoduje zdravju in celo skrajša življenje. V sprejetih resolucijah in direktivah na to temo je navedenih veliko vzrokov za nečist zrak. Navedenih je tudi veliko možnih rešitev in ukrepov, vprašanje pa je, v kakšnem obsegu in času smo jih sposobni izvesti. Program novoizvoljene predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je ambiciozen, kar je prav in dobro. Danes so bile predstavljene prioritete finskega predsedovanja. Poudarjeno je bilo, da mora Evropska unija postati vodilna sila na tem področju in doseči tudi širši dogovor na področju podnebnih sprememb in okolja. Vprašanje je kompleksno in ga je treba reševati na več nivojih in več sektorjih, v okviru držav članic in tudi v okviru Evropske unije. Nekatera velemesta imajo dobro urejeno mrežo javnega prevoza in mrežo kolesarskih poti, zato je treba k temu še naprej spodbujati države članice in tudi mestne oblasti, za uresničitev projektov pa je pomemben tudi finančni vidik. Vlaganje v nove tehnologije je obetavno in vodi k napredku. Izzivov je veliko, čist zrak pa je ena od osnovnih človekovih pravic. Čaka nas veliko dela za boljši zrak v naših mestih. Upam, da bo dovolj sredstev in tudi razumnih ukrepov.